De zogenaamde deal die de Amerikaanse leider in zijn onmetelijke wijsheid met dictator Erdoğan heeft gesloten, werkt niet.

Ook dat is een dreun in het gezicht van de Koerden en de christenen in de regio.